Milióny ľudí hladujú a to nemôže byť pre Európsku úniu prijateľné. Ak to nezmeníme, budeme postavení pred hrozbu celosvetových negatívnych humanitárnych a bezpečnostných dosahov. Odpoveď medzinárodného spoločenstva na tieto problémy bola zatiaľ pomalá a nedostatočná. Treba, aby členské štáty EÚ zásadne posilnili svoju účasť na transformácii humanitárnej pomoci na pomoc a politiku rozvojovú.

Z dlhodobého hľadiska bude kľúčovou úlohou podpora vzdelávacích programov s čo najširším prístupom pre všetkých tých, ktorí to potrebujú.